System nawigacji satelitarnej, którą chcemy zastosować i stosujemy już w Europie, jest jednym z najnowocześniejszych systemów, który da nam możliwość absolutnie dobrej nawigacji i nie jest stosowany tylko tak jak powszechnie uważamy dla skrócenia drogi przez kierowców, ale przede wszystkim używany jest w lotnictwie, na statkach, w tachografach cyfrowych, także w bankach dla przesyłek

EGNOS jest jeszcze bardziej zaawansowanym technologicznie systemem, używany w lotnictwie cywilnym i przemyśle transportowym, już w tej chwili. Oba systemy są powszechnie używane przez wojsko, czyli można powiedzieć jedno że tak naprawdę my jako Europa dołączyliśmy do tych najlepszych. Ci, którzy naprawdę potrafią technikę wykorzystać w